Die Geschäftsordnung haben wir deshalb, weil es in einem Haus mit 750 Abgeordneten und acht Fraktionen nicht möglich ist, nach dem Zufallsprinzip zu arbeiten. Deshalb kann ich die Tagesordnung für die Straßburg Tagung nicht durch einen Beschluss heute festlegen lassen. Das geht gar nicht. Das sieht die Geschäftsordnung nicht vor. Aus diesem Grund wenn Sie einverstanden sind, dass Sie das in Straßburg diskutiert haben wollen stelle ich das als eine Empfehlung an die Konferenz der Präsidenten zur Abstimmung.